On ne peut s'empêcher ici de faire le parallèle avec la crise des réfugiés à laquelle nous faisons face en Méditerranée. Que cela soit en Asie du Sud ou en Méditerranée, la seule solution possible est une solution régionale. Il faut donc encourager tous les pays de la région à prendre part à la conférence de Bangkok, la semaine prochaine, pour tenter de parvenir à un mécanisme de solidarité intégré.